Diesbezüglich, Herr Kommissar, fehlen überhaupt sämtliche Vorschläge. Mit der Finanztransaktionssteuer werden wir keinen Finanzpakt unter Kontrolle bringen, wenn wir nicht gleichzeitig die Regeln verschärfen und eine Aufsicht konstituieren, die auch tatsächlich verhindert, dass es hier weiterhin zu Leerverkäufen kommt, und der Hochfrequenzmarkt kontrolliert wird.